Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei semplicemente fare una considerazione. Negli anni passati tutta l'azione di politica monetaria della BCE si è rivelata essere fallimentare per un motivo molto semplice non si è riusciti a trasmettere questa enorme capacità di liquidità all'economia reale.

La signora Lagarde, in audizione alla commissione ECON, non ha saputo dare delle risposte sufficienti a questa domanda. Certo, le azioni della BCE servono per salvare l'euro, ma non certo le imprese di tutta Europa.